Der Bericht des Kollegen Kacin kann erfreulicherweise auf viele Fortschritte in Serbien hinweisen. Unter anderem hat jetzt endlich der Kampf gegen die Korruption mit einem erstaunlichen Engagement begonnen. Hoffentlich erlahmt dieses Engagement nicht. Unabdingbar ist aber eine verlässliche Justiz, die das Eigentum schützt, auch und gerade fremder Investoren, die Serbien ja braucht, um die Wirtschaft anzukurbeln und so Jobs zu schaffen. Serbien hat zu den meisten Nachbarn einigermaßen gutnachbarschaftliche Beziehungen, die derzeit leider sehr oft durch unbedachte, vielleicht aber auch bedachte Äußerungen des Präsidenten Serbiens gefährdet werden. Leider sind die Beziehungen zu Kosovo noch nicht so, dass wir von gutnachbarschaftlichen Beziehungen sprechen könnten.

Die Tür wurde aber offensichtlich nicht zugeschlagen. Wir sehen, dass heute wieder geredet wird. Ich warne nur meine Kollegen vor zu großer Euphorie! Die politische Konstellation der serbischen Regierung heute und da schließe ich mich an das an, was der Herr Kommissar gesagt hat bietet wahrscheinlich die erste und beste Möglichkeit, Normalität in dem Miteinander zwischen Kosovo und Serbien zu finden. Wir müssen die Lebenssituation aller Bürger des Kosovo verbessern. Das wollen wir alle. Wir müssen aber auch den kriminellen Hotspot im Norden des Kosovo austrocknen. Es kann nicht um einen territorialen Anspruch gehen. Der wurde durch das Apartheid Regime in den 90er Jahren und durch die Vertreibungsversuche an den Albanern durch Milošević verspielt.